Demararea negocierilor din cadrul Rundei de la Doha era necesară pentru aplanarea inegalităților produse de către Runda de la Uruguay, care s a concentrat în jurul intereselor statelor bogate, în detrimentul statelor în curs de dezvoltare și al celor mai puțin dezvoltate. Cu toate acestea, nici în cadrul actualelor negocieri nu s a ținut tot timpul cont de nivelul de dezvoltare al țărilor participante. Astfel, pentru acordarea unor concesii cu privire la subvențiile pentru agricultură, țările industrializate au cerut statelor în curs de dezvoltare reciprocitate pentru alte domenii. Pentru ca dezvoltarea să constituie mai mult decât un principiu ornamental al Rundei de la Doha, este nevoie de un acces pe piață fără taxe vamale și contingente pentru produsele care provin din țările mai puțin dezvoltate, după cum a fost decis în cadrul conferinței din 2005 de la Hong Kong, de asigurarea unui tratament special și diferențiat pentru țările în curs de dezvoltare, de eliminarea de către statele dezvoltate a subvențiilor la export pentru bumbac, de ameliorarea certificatelor de proveniență preferențiale aplicate importurilor din statele cel mai puțin dezvoltate, precum și de un efort financiar mai mare din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene în domeniul ajutorului pentru comerț. De reușita Rundei de la Doha depinde însăși credibilitatea Organizației Mondiale a Comerțului în gestionarea guvernanței globale.

De aceea, consider necesară o regândire a sistemului comercial multilateral, care să permită realizarea obiectivelor de dezvoltare propuse de către programul de la Doha prin intermediul OMC și o abordare într o manieră mai eficientă a conexiunilor dintre comerț și provocările globale. De asemenea, o intensificare a cooperării între OMC și alte organizații și organisme internaționale, precum Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Organizația Internațională a Muncii sau programele Organizației Națiunilor Unite pentru mediu și dezvoltare ar putea conduce la crearea de standarde internaționale care ar aborda atât preocupările din domeniul comercial, cât și pe cele sociale, de dezvoltare și de mediu. Nu în ultimul rând, aș vrea să atrag atenția asupra nevoii de mai multă democrație și transparență în activitatea OMC.